ásamt mér eru flutningsmenn háttvirtir þingmenn sæunn stefánsdóttir björgvin g sigurðsson katrín júlíusdóttir og kolbrún halldórsdóttir tillagan hljóðar svo virðulegi forseti alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að skipa nefnd sem kanni gildi þess og gagn að auka náms og starfsráðgjöf í grunn og framhaldsskólum sem úrræðis gegn brottfalli nemenda í framhaldsskólum og fyrir farsælt náms og starfsval nefndin kanni sérstaklega ástæður þess að svo stór hluti nemenda velur bóknám að loknum grunnskóla hver séu áhrif foreldra og kennara á náms eða starfsval og hvaða hugmyndir grunnskólanemendur hafi um framhaldsnám og störf að námi loknu jafnframt geri nefndin samanburð á náms og starfsráðgjöf í helstu nágrannalöndum svo og árangri ráðgjafar og annarra úrræða gegn brottfalli ráðherra skili alþingi skýrslu um niðurstöður nefndarinnar þar á meðal tillögum um aukna náms og starfsráðgjöf og fyrirkomulag hennar ef niðurstöður hníga í þá átt fyrir fimmtánda nóvember tvö þúsund og sjö hæstvirtur umhverfisráðherra jónína bjartmarz hefur flutt þetta mál tvisvar áður og ég tók við af henni að halda því hér á lofti enda um mjög mikilvægt mál að ræða í greinargerðinni er farið nánar yfir efnisatriði er varða þetta mál og útgangspunkturinn er auðvitað sá að brottfall nemenda úr framhaldsskólum á íslandi er vandamál og það er allt of mikið það er farið hér yfir rannsóknir það er farið yfir hvernig staðan er í löndunum í kringum okkur og í niðurstöðu segir að í allri umræðu hér á landi um mikið brottfall er ástæða til að gefa gaum að aðferðum í náms og starfsráðgjöf sem beinast að því að vísa veginn um flókið upplýsingaumhverfi öllum þeim sem eru núverandi eða væntanlegir þátttakendur í skólakerfi og eða atvinnulífi ljóst er að brottfall nemenda og skortur á úrræðum fyrir þann hóp sem hættir námi kostar einstaklingana mikið persónulega fjárhagslega og félagslega auk þess sem það hefur í för með sér kostnað fyrir skólakerfið og þjóðfélagið allt skilvirkar leiðir í náms og starfsráðgjöf eru ein af forsendum þess að fólk geti eflt færni sína til að stunda nám og starf farsællega ljóst er að náms og starfsráðgjöf á grunn og framhaldsskólastigi þarf að efla á íslandi virðulegi forseti þessi umræða hefur farið fram eins og ég sagði áðan hér tvisvar áður og málið ekki náð fram að ganga og það er nú endurflutt í þriðja skipti óbreytt það er von mín að það verði afgreitt sem þingsályktun héðan frá alþingi